Libertatea presei o recunoaștem cu toții, este unul dintre drepturile fundamentale pe care societatea democratică le oferă cetățenilor săi. Tocmai pentru a i garanta respectarea, am plasat libertatea de expresie în rândul criteriilor democratice pe care trebuie să și le asume orice stat membru sau viitor membru al Uniunii. După cum am afirmat și cu alte ocazii, sprijin necondiționat libertatea absolută a presei, corelată însă cu o maximă responsabilitatea a redacțiilor față de corecta informare a publicului.

Trusturile importante de presă aparțin opoziției sau unor oameni de afaceri care sprijină opoziția. Cea mai elocventă exemplificare este ultima campanie pentru alegerile prezidențiale, când candidatul în funcție, Traian Băsescu, era atacat în marea majoritatea a presei.